4. marca 2009 vydal naňho medzinárodný zatykač za zločiny proti ľudskosti, a to za vraždenie, vyhladzovanie, deportáciu, mučenie a znásilňovanie, ako aj vojnové zločiny ako plánovanie útokov na civilistov a rabovanie spáchané na miliónoch bezbranných civilistov v provincii Darfúr vypovedá o tom, že predstavitelia mnohých afrických a ázijských štátov neberú svoje medzinárodné záväzky príliš vážne a že majú aj iný prah tolerancie k zločinom páchaným na bezbrannom obyvateľstve ako my v Európe. Postoje Africkej únie z júla 2009, ako aj Ligy arabských štátov, ktoré v tejto veci odmietajú spolupracovať s Medzinárodným trestným súdom, sú jasným dôkazom, že mnohí predstavitelia týchto krajín vôbec nevidia v konaní sudánskeho prezidenta Omara al Bašíra také skutky, za ktoré by mal byť pred Medzinárodným trestným súdom súdený. Inak povedané, mnohí z nich považujú tyraniu a surovú genocídu miliónov civilistov za prijateľný spôsob, ako by sa možno aj oni v prípade potreby mohli vysporiadať s rebéliou obyvateľstva, ktoré by si náležite nevážilo ich vládnutie a dovolilo by si byť preto nespokojné. Vážení kolegovia, nie som si istý, či je správne, keď civilizovaný svet poskytuje takýmto vládcom akúkoľvek finančnú a materiálnu pomoc. Asi by bolo na mieste si najskôr s takýmito vládcami sadnúť za spoločný stôl a dôrazne im vysvetliť, že porušovanie vážnych medzinárodných záväzkov je skutočne nezlučiteľné s našou finančnou a materiálnou pomocou, ktorú dostávajú. No a potom, ak to z nejakých dôvodov nepochopia, treba pristúpiť k podobným opatreniam, aké sú uplatňované voči iným barbarským režimom.